kæru landsmenn ég vil byrja á því að þakka forsætisráðherra fyrir að nefna bæði í upphafi ræðu sinnar og í lokaorðum að síðasta ríkisstjórn hafi skilað góðu búi og að lífsgæði hér á landi nú séu með því besta sem gerist í heiminum á þessum tímamótum er mikilvægt að þetta liggi fyrir það er líka mikilvægt að það liggi fyrir að framsóknarflokkurinn átti aðild að þeirri ríkisstjórn sem fór frá miðað við styrkleika stjórnarflokkanna má vera að hér sé að hefjast samstarf sem vara mun lengi en þó eru nú þegar mjög sterkar vísbendingar uppi um að það verði skammvinnt ég tók eftir því að forsætisráðherra reyndi að afsaka ríkisstjórnina þegar hann hitti flokksmenn sína í valhöll nýlega og sagði að það tæki tíma að hrista saman ólíka flokka þjóðin er mjög spennt að vita hversu langan tíma það muni hugsanlega taka fólki leiðist hringlandaháttur það sem mér finnst alvarlegast við ræðu forsætisráðherra er að þar er ekki að finna neina framtíðarsýn það er þessi tilhneiging að ýta málunum á undan sér í þeirri von að úr rætist atburðir dagsins í dag þegar vatnalögunum var frestað um ár er eitt dæmi um þetta ef einhvers staðar er að finna stefnu til framtíðar má segja að það sé stefnan að lækka skatta á einstaklinga og fyrirtæki það verður athyglisvert að fylgjast með umræðunni innan ríkisstjórnarinnar um skattamálin í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar var skattur á fyrirtæki lækkaður samfylkingin var á móti því þá var skattur á einstaklinga lækkaður samfylkingin var á móti því hátekjuskattur var afnuminn samfylkingin var á móti því miðað við reynsluna af hinni nýju samfylkingu sem er samfylkingin í ríkisstjórn mun hana sjálfsagt ekki muna um að éta öll stóru orðin ofan í sig um þetta efni svona eins og á einum eftirmiðdegi enda vorum við upplýst um það í vor af einum þingmanni samfylkingarinnar að kosningaloforðin gilda ekki lengur af því að samfylkingin fór í samstarf við sjálfstæðisflokkinn ljótasti leikurinn er að mínu mati svikin við unga fólkið fólkið sem var að kjósa í fyrsta sinn og hélt að það mætti treysta stjórnmálamönnum samfylkingin lofaði styrkjum til bókakaupa fyrir framhaldsskólanemendur einhvers konar ávísunum var dreift til nemenda sem sagt innstæðulausum ávísunum góð fyrirmynd fyrir ungt fólk eða hitt þá heldur

fólkinu og formaður samfylkingarinnar afsakaði sig með því að fyrrverandi ríkisstjórn hafi stofnað til svo mikilla útgjalda á síðustu vikum fyrir kosningar með þeim orðum gagnrýndi hún að sjálfsögðu fyrst og fremst samstarfsráðherra í ríkisstjórninni það er fjármálaráðherrann það er ekki stofnað til skuldbindinga ríkissjóðs án samþykktar hans ég get hins vegar tekið undir það með formanni samfylkingarinnar að það voru lausatök í ríkisfjármálum á þessum umrædda tíma og margt kom mér einkennilega fyrir sjónir þegar ég fylgdist með fréttum sjónvarpsins úr kjördæmi mínu hæstvirtur forsætisráðherra sér fyrir sér að fram undan sé tímabil aukins stöðugleika það er óskandi að þar sé forsætisráðherra sannspár hann minnist ekki einu orði í ræðu sinni á óstöðugleika gjaldmiðilsins og hátt gengi

er íslenska krónan fimmtán til tuttugu og fimm prósentum of hátt skráð með tilheyrandi erfiðleikum fyrir útflutningsgreinar í ræðu sem ráðherrann flutti nýlega í valhöll um gámaflutninga og fleiri lét hann koma fram að hann gæti hugsað sér að endurskoða afstöðuna til evrópumála og evrunnar eftir einhver ár ef að það væri best fyrir þjóðina almennt séð þurfa stjórnmálaflokkar ekki að taka fram að stefnumál þeirra miðist við það sem þeir telja best fyrir þjóðina en einhverra hluta vegna hefur forsætisráðherra talið rétt að hafa sérstaklega orð á þessu svokallaðar mótvægisaðgerðir hafa verið mikið til umræðu á síðustu vikum vegna mikils niðurskurðar á þorskveiðiheimildum það sem er langmikilvægast er að stofnað sé til starfa á landsbyggðinni sem eru varanleg vel launuð störf sem treysta má að verði til framtíðar hvernig stæðum við í dag ef að ekki hefði orðið af stóriðjuframkvæmdum fyrir austan hvernig stæðum við ef samfylkingunni hefði tekist að stöðva þær framkvæmdir eins og hún svo sannanlega reyndi að gera og ég spyr mun samfylkingin líka reyna að koma í veg fyrir uppbygginguna á bakka við húsavík